Informačné a komunikačné technológie, ktoré tu podáva pani spravodajkyňa Ţicău, sa stali bežnou súčasťou každodenného života moderného človeka, ako také významne ovplyvňujú celkové hospodárske, politické, ale aj sociálne dianie.

Skutočný potenciál sektora informačných a komunikačných technológií zostáva nevyužitý vzhľadom na mnohé prekážky na jednotnom digitálnom trhu. Za jedno z najväčších obmedzení považujem obmedzenie cezhraničného poskytovania elektronických a telekomunikačných služieb, ktoré vedie k vytváraniu nerovných podmienok poskytovania rovnakých služieb v rôznych členských štátoch.